Signora Presidente, onorevoli colleghi, viviamo tutti con angoscia e rabbia l'invasione turca della Siria, non un'operazione di pace contro il terrorismo, ma una bieca operazione di guerra, un crimine contro l'umanità. Il popolo curdo è stato tradito, la comunità internazionale gli ha voltato vergognosamente le spalle,

Non basta limitare la vendita di armi, dobbiamo avere la forza e il coraggio di bloccare una vera e propria follia criminale. La speranza scriveva Pablo Neruda ha due figlie lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose il coraggio per cambiarle.

di interposizione che protegga il popolo curdo, corridoi umanitari, sanzioni economiche contro il regime turco. Se non ora, quando?